U mom jeziku čak ni ne postoji naziv za ovo radno mjesto nego u ženskom rodu. Obavljanje posla u kući nosi izazove izrabljivačkog rada i rada na crno, s obzirom da se odvija u kući poslodavca. Upravo zbog toga te radnike treba zaštititi, treba motivirati i poslodavce kako bi prijavljivali radnike, a ne držali ih na crno, a to se jedino može poreznim rasterećenjem. Znam da je porezna politika u domeni pojedinih država članica, ali smatram da je porezno rasterećenje jedino efikasno rješenje kako bi se poslodavci motivirali da ovim radnicima omoguće pristojan posao.